Signor Presidente, onorevoli colleghi, i mari artici sono già oggi quelli a maggiore rischio e quelli dove si stanno manifestando in maniera più evidente gli effetti dei cambiamenti climatici. Purtroppo c'è chi nella fusione dei ghiacci artici vede solo delle grandi opportunità di guadagno dall'estrazione di combustibili fossili alle attività minerarie e all'apertura di nuove zone di pesca e di rotte di navigazione. Questo è uno scenario allarmante. È uno scenario allarmante nel quale noi dobbiamo fare del nostro meglio affinché si possa evitare che al degrado globale si aggiunga la dannosa ed inutile caccia alle balene. Caccia che la Norvegia ha aumentato nel corso degli ultimi anni, anche a fini commerciali. Dobbiamo fare di tutto, usare tutti gli strumenti di pressione che abbiamo, affinché la Norvegia rispetti la moratoria del 1986 e affinché i porti dell'Unione europea facciano gli adeguati controlli e non siano complici di questo traffico illecito e di questa assurda pratica che ancora oggi, nel 2017, ha luogo.